frú forseti góðir landsmenn sumir halda því fram að á íslandi ríki sérstakir óvissutímar umræðan er líka stundum þannig hér í þessum sal að maður gæti dregið þá ályktun nánast á hverjum degi að ísland sé alltaf um það bil að sökkva í sæ fyrir klukkan fimm slík eru gífuryrðin oft slíkar eru upphrópanirnar mig langar að spyrja höfum við sérstaklega í þessum sal og kannski þjóðin öll ég upplifi þessa tíma ekki sem óvissutíma það blasa hins vegar við okkur stór og mikilvæg viðfangsefni og eins og alltaf þá verðum við með aðferðum lýðræðisins að taka afstöðu til þeirra það er ekkert nýtt í því og allt er þetta knýjandi ég upplifi það til dæmis sem eitt af stærstu málum samtímans að reyna að tryggja þjóðinni meiri arð af auðlindum sínum við erum rík þjóð en það er samt eins og við eigum aldrei peninga arður af orkuauðlindunum og sjávarauðlindunum þarf nýtast okkur betur til þess að búa til gott og traust samfélag og um þetta er deilt við þurfum líka og höfum alltaf þurft meiri fjölbreytni í atvinnulífið nýkynnt fjárfestingaráætlun er stórt skref í þá átt að auka fjölbreytnina með áherslu á skapandi greinar rannsóknir grænan iðnað ferðaþjónustu hér er mikið í húfi eitt viðfangsefni enn er hið klassíska efnahagslega stórmál sem snýst um að koma á stöðugleika í fjármálunum skuldavandi heimilanna er afsprengi þessa eilífa íslenska efnahagsvanda við verðum að koma á efnahagslegu jafnvægi til þess að geta haft á íslandi eðlilegan lánamarkað þetta blasir við en sitt sýnist hverjum um lausnirnar þessi mál þarf einfaldlega að ræða af yfirvegun þessi viðfangsefni sem við glímum við eins og til það að setja okkur nýja stjórnarskrá og að taka afstöðu til e s b aðildar krefjast þess síðan að við tökum meirihlutaákvörðun á einhverjum tímapunkti og þann feril allan þurfum við að virða og hafa trú á og taka þátt í honum frú forseti það er ekki rétt að ég sé þingmaður utan flokka ég tilheyri nýstofnuðu stjórnmálaafli sem heitir björt framtíð það er frjálslyndur alþjóðlega sinnaður grænn og síðast en ekki síst yfirvegaður og afslappaður pólitískur vettvangur okkur langar til þess að breyta pólitíkinni gera hana meira eins og lífið er annars staðar víða þarf fólk að taka ákvarðanir og tala saman og merkilegt nokk það gengur víða mjög vel stjórnmálin þurfa að breytast flokkspólitískur æsingur eins og hér ríkir allt oft skilar engu hann kemur okkur bara í vont skap og þegar það er gott veður er fáránlegt að vera í vondu skapi mig langar til að segja hættum þessu bara hættum því núna og það eru engir óvissutímar við erum bara fólk í samfélagi og við þurfum stundum að tala saman og taka ákvarðanir þannig er lífið förum aftur til ársins nítján hundruð fimmtíu og eitt þegar heimurinn var beinlínis í rúst eftir heila heimsstyrjöld þá gaf ungur maður út sína fyrstu ljóðabók fyrstu línur þeirrar bókar eiga brýnt erindi við okkur alltaf í glímu okkar við hefðbundin mannleg viðfangsefni spurningar stjórnmálanna stórar og smáar sigfús daðason orti mannshöfuð er nokkuð þungt en samt skulum við standa uppréttir